Madame la Présidente, dans le contexte des bouleversements et des défis auxquels ils doivent faire face, les peuples du Sud de la Méditerranée attendent de notre part un signal fort de solidarité et de soutien. Ces peuples sont ceux que nous avons colonisés dans un passé récent, ce qui nous confère une responsabilité accrue. En guise d'accompagnement de leur transition démocratique, nous nous devons d'inventer, ici en Europe, une réelle politique d'hospitalité, qui soit cohérente avec notre valeur de fraternité. Inventer une politique d'hospitalité, cela commence par repenser l'accueil à nos frontières et assurer le respect des droits fondamentaux de ceux qui les traversent. Il s'agit aussi de trouver une solution pour les milliers de jeunes qui meurent en Méditerranée, sous nos yeux. Ceci est intolérable! Ce rapport, s'il introduit de nouvelles clauses de respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans le mandat de l'agence Frontex, ne va pas dans le sens d'une nouvelle politique d'hospitalité.

Nous devons continuer à travailler pour assurer une meilleure évaluation des opérations de Frontex à l'aide d'un organisme d'observation indépendant, visant à nous assurer du respect démocratique et des droits fondamentaux figurant dans notre rapport.